Az egészséges ivóvíz olyan alapvető jog, amelyet egyetlen európai állampolgártól sem lehet megtagadni. Erről szólt az a vízhez való jogról, right to water ról szóló európai állampolgári kezdeményezés, ami elsőként sikeres állampolgári kezdeményezésként az EU ban kimondta ezt a követelést, és amelynek eredményeképpen ma itt állhatunk, és a Bizottság előterjesztette azt a javaslatot, amelyet holnap az Európai Parlament első olvasatban remélhetőleg támogatni fog. Ennek ellenére rengeteg olyan állampolgár van az EU ban, ki mindezek ellenére nem fér hozzá a megfelelő ivóvízhez. Akár azért, mert kisebbségi, marginalizált csoportok tagjaként egyszerűen nincs vezetékes ivóvíz hozzáférésük, és százezrekről beszélünk az Európai Unióban, akár azért, mert kormányaik, és ez a helyzet Magyarországon is, nem képesek biztosítani, hogy a vezetékes ivóvíz minősége olyan legyen, hogy az megfeleljen az EU s előírásoknak, és az megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amelyeket az egészséges ivóvízzel szemben támasztunk. Nem tudják biztosítani ezt annak ellenére, hogy az Európai Unió eurómilliókat biztosít a tagállamoknak arra, hogy végrehajtsák azokat a fejlesztéseket, amelyek révén ez megteremthető volna.

Sokszor korrupció melegágya az uniós források felhasználása, és nem jutnak el azokra a célokra, amelyek eredményeképpen a minőségi ivóvizet biztosítani tudnák. Pedig a jó minőségű ivóvíz nem csupán egészségvédelmi vagy ivóvízzel kapcsolatos kérdés. Ahogy ez már elhangzott, hogy ha sikerült helyreállítani a vezetékes vízzel szembeni bizalmat az európai polgárok fejében, azzal radikálisan csökkenteni tudjuk a palackozott víz iránti igényt, és ezáltal a hulladéktermelést is radikálisan vissza tudjuk fogni. Ennek a bizalomnak a helyreállításához járulhat hozzá az a javaslat, amit holnap el kell itt fogadnunk. Sajnos a Tanács nem végezte el azt a munkát, ami ezt lehetővé teszi, és a jövőben nemcsak a Tanácsnak, hanem a tagállami kormányoknak is meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy a javaslat végrehajtása során biztosítani tudják az egészséges ivóvizet minden európai polgárnak.